Wat zult u doen om ervoor te zorgen dat in het komende jaar deze aanbevelingen ook ter harte worden genomen?